virðulegi forseti ég flyt tillögu til þingsályktunar ásamt háttvirtum þingmanni guðjóni arnari kristjánssyni grétari mar jónssyni atla gíslasyni jóni bjarnasyni og ögmundi jónassyni þar sem segir alþingi ályktar að hlíta beri niðurstöðu mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna frá tuttugasta og fjórða október tvö þúsund og sjö í máli nefndarinnar númer þrettán hundruð og sex tvö þúsund og fjögur þess efnis að fiskveiðistjórnarkerfi

samræmi við þingsályktun hinn áttunda maí nítján hundruð sjötíu og níu enn fremur að breyta verður lögum um stjórn fiskveiða í samræmi við fyrrgreindan úrskurð til að tryggja jafnræði borgaranna sanngirni og mannréttindi mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna tók afstöðu til þess máls sem hér um ræðir og komst að þeirri niðurstöðu

að ísland bryti gegn tuttugasta og sjöttu grein alþjóðasamningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi með því hvernig fiskveiðilöggjöfinni væri háttað tuttugasta og sjöttu grein alþjóðasamningsins um borgaraleg réttindi er svohljóðandi með leyfi forseta allir eru jafnir fyrir lögunum og eiga rétt á sömu lagavernd án nokkurrar mismununar lögin skulu því í þessu skyni banna hvers konar mismunun og ábyrgjast öllum mönnum jafna og raunhæfa vernd gegn mismunun svo sem vegna kynþáttar litarháttar kynferðis það er þarna sem mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna kemst að þeirri niðurstöðu að við brjótum gegn ákvæðum um almenn mannréttindi við skulum hafa í huga að mannréttindi eru algild frá þeim verður ekki vikið með einum eða neinum hætti í niðurstöðu meiri hluta nefndarinnar segir að meginálitaefnið sé hvort kærendur verði að lögum skyldaðir til að greiða samborgurum sínum fé til að afla sér fiskveiðiheimilda sem séu nauðsynlegar til að eiga kost á að veiða í atvinnuskyni kvótasettar fisktegundir í eigin lögsögu einnig segir að óeðlilegt sé að ákveðinn hópur fiskveiðimanna þurfi að kaupa eða leigja kvóta frá fyrri hópnum en öðrum sem hefur keypt kvóta af honum ef þeir vilja stunda veiðar á kvótasettum fisktegundum af þeirri einföldu ástæðu að þeir áttu ekki eða ráku ekki fiskiskip á því tímabili sem þar var fjallað um að núverandi fiskveiðistjórnarkerfi sé ósanngjarnt það brjóti gegn jafnrétti manna samanber einnig jafnræðisreglu íslensku stjórnarskrárinnar þá telja flutningsmenn verulegan vafa leika á því að lög númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða samrýmist ákvæðum sjötugasta og fimmtu grein stjórnarskrárinnar um atvinnufrelsi í niðurstöðu álits mannréttindanefndarinnar segir að þar sem aðildarríkið það er ísland hafi ekki sýnt fram á að þessi sérstaka skipan á útfærsluformi kvótakerfisins fyrir nýtingu takmarkaðra auðlinda við samninginn sem slíkan álykti nefndin að í sérstökum aðstæðum fyrirliggjandi máls séu forréttindi í mynd varanlegs eignarréttar sem veitt voru upphaflega handhöfum kvótans til óhagræðis fyrir höfundana og ekki byggð á sanngjörnum forsendum það kerfi kaupa heimildir mannréttindanefndin telur sem sagt að um sé að ræða brot á tuttugustu og sjöttu grein samningsins sem ég vísaði til í samræmi við þetta hefur aðildarríkið ísland sem er aðili að sameinuðu þjóðunum skuldbundið sig til að gera raunhæfa úrbót og borga skaðabætur og endurskoða fiskveiðistjórnarkerfi sitt í áliti nefndarinnar segir með leyfi forseta hafandi í huga að aðildarríkið hefur sem aðili að valkvæðu bókuninni viðurkennt valdsvið nefndarinnar til að ákveða hvort brot á samningnum hafi átt sér stað eða ekki og að aðildarríkið hefur tekið að sér samkvæmt annarri grein samningsins að tryggja öllum einstaklingum á yfirráðasvæði innan lögsögu þess þau réttindi sem viðurkennd eru í samningnum og veita raunhæfa og aðfararhæfa úrbót ef brot hefur verið staðfest þá óskar nefndin eftir upplýsingum frá aðildarríkinu innan hundrað áttatíu daga um ráðstafanir sem gerðar hafa verið til að fylgja eftir skoðunum nefndarinnar ég vík síðar að því með hvaða hætti ríkisstjórnin kaus að svara þessum tilmælum og raunar kröfu mannréttindanefndarinnar spurningin er þá hvaða gildi hefur niðurstaða mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna þorgeir örlygsson sá virti fræðimaður í lögfræði skrifaði eitt sinn grein sem hét hver á kvótann í umfjöllun í morgunblaðinu segir með leyfi forseta þegar svo er komið málum er eðlilegt að menn spyrji sig þeirrar spurningar hvort það fái staðist að afhenda tiltölulega fáum einstaklingum jafnverðmæt réttindi yfir sameiginlegri auðlind þjóðarinnar sagði þorgeir því er til að svara að í lagalegum skilningi stenst þetta kerfi í aðalatriðum hvort það hins vegar stenst siðferðilega og er að öllu leyti réttlátt er fyrst og fremst háð siðferðilegu og pólitísku mati ekki lögfræðilegu það má lesa út úr því sem hinn virti fræðimaður þorgeir örlygsson segir þarna að hann telur á það skorta að um sé að ræða að kvótakerfið standist siðferðilega og það sé réttlátt en það er að sjálfsögðu háð pólitísku mati þess vegna er þessi þingsályktunartillaga lögð fyrir alþingi íslendinga að við háttvirta alþingismenn leggjum siðferðislegt og pólitískt mat á þetta óréttláta kerfi þau mannréttindabrot sem verið er að fremja á hverjum einasta degi og tökum ákvörðun um að fara að þeim sjónarmiðum og kröfum sem mannréttindanefnd sameinuðu þjóðanna gerir hvað þetta varðar það er athyglisvert að þegar fyrir lá sú niðurstaða sem hér um ræðir brást hæstvirtur sjávarútvegsráðherra sem sér ekki ástæðu til að vera viðstaddur þessa umræðu við með þeim hætti að segja að álitið væri ekki bindandi að lögum hvað hafði hann fyrir sér í því ekki hafði hann niðurstöðu mannréttindanefndarinnar fyrir sér því að í því áliti segir að ísland hafi að öllu leyti viðurkennt þann samning og lögsögu sem um er að ræða auk þess sem aðildarríkið ísland hafi tekið til varnar fyrir nefndinni hinn virti lögfræðilegi fræðimaður og fyrrverandi forseti hæstaréttar magnús thoroddsen segir að þær raddir hafi heyrst að álit mannréttindanefndarinnar sé ekki bindandi fyrir íslenska ríkið en hann sé því ósammála hann segir að íslenska ríkið sé aðili að alþjóðasamningnum um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og hafi einnig fullgilt valfrjálsa bókun við samninginn hann bendir í öðru lagi á að það sé viðurkennd regla í lögfræði að túlka beri samninga með hliðsjón af tilgangi þeirra hann segir í þriðja lagi að alþjóðasamningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi hafi ekki lagagildi hér á landi en það hafi mannréttindasáttmáli evrópu heldur ekki en engu að síður hafi verið farið eftir honum við dómaframkvæmd að lokum bendir hinn virti lagamaður magnús thoroddsen á að í þessu sambandi sé rétt að vekja athygli á því sem meiri hluti mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna hafi um þetta að segja sem ég vísaði til hér áðan í mjög góðri og vel gerðri ritgerð og áður úttekt sem

bendir hún á mjög gild rök um gildi álitsins í þjóðarrétti og kemst að þeirri niðurstöðu að niðurstöður samningsins séu óumdeilanlega bindandi fyrir íslenska ríkið ég vil þá víkja að því sem helsti sérfræðingur ríkisins í þessum málum björg thorarensen prófessor við lagadeild háskóla íslands hafði um málið að segja en þar kom fram stuttu eftir alþjóðleg lögregla taki að sér einhverjar aðgerðir gagnvart íslandi af því við erum að brjóta rétt á okkar eigin borgurum með sama hætti og einræðis og ofstjórnarríki hafa í gegnum tíðina gert þau hafa verið dæmd fyrir mannréttindabrot mörg þeirra hafa farið eftir því og gert bragarbót en í þessu tilviki er um það að ræða að það er undir ríkjunum sjálfum komið hvort þau vilja halda áfram að brjóta mannréttindi eða ekki við flutningsmenn tillögunnar erum sammála um að fiskveiðistjórnarkerfið sé ósanngjarnt það er í samræmi við álit mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna þetta er ósanngjarnt kerfi það er brot á tuttugustu og sjöttu grein ákvæðanna sem við höfum undirgengist það er brot á jafnræðisreglu þegnanna hvernig eigum við að bregðast við ég tel að hér sé svo stórt og afdrifaríkt mál að ekki sé hægt að bregðast við með öðrum hætti en þeim að taka undir þá kröfu sem við frjálslynd höfum meðal annars ítrekað sett fram að gjafakvótakerfið verði afnumið við höfum gert þá kröfu að komið verði á allt öðrum viðmiðunum í stjórn fiskveiða þannig að atvinnufrelsis borgaranna sé gætt að ákvæðum stjórnarskrárinnar um atvinnufrelsi sé fullnægt að ákvæðum stjórnarskrárinnar um jafnræði borgaranna sé fullnægt þannig að einn þurfi ekki að kaupa það sem annar fær gefið af ríkinu

tryggja skal stöðugleika í sjávarútvegi gerð verði sérstök athugun á reynslunni af aflamarkskerfinu við stjórn fiskveiða og áhrifum þess á þróun byggða og hver hafa nú áhrifin orðið það liggur fyrir að byggðirnar eru að komast í þrot enn er mannréttindabrotum haldið áfram og við flutningsmenn þessarar þingsályktunartillögu sem fluttum hana á síðasta þingi fórum fram á að hún gæti komið til efnislegrar afgreiðslu fyrir þinginu það er að hún yrði afgreidd úr nefnd þannig að alþingi

endurflutt af okkar hálfu í millitíðinni frá því að við fluttum þessa þingsályktunartillögu á sínum tíma skal geta þess að ríkisstjórnin fékk hundrað áttatíu daga til að gera ráðstafanir til að bregðast við og gera bragarbót á kerfinu og hvað liggur fyrir og hvað sagði ríkisstjórnin jú í svari við áliti mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna frá níunda júní síðastliðinn segir sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra með leyfi forseta að framan eru rakin viðhorf og viðbrögð íslenska ríkisins við áliti mannréttindanefndarinnar tuttugasta og fjórða október tvö þúsund og sjö vegna erindis númer þrettán hundruð og sex tvö þúsund og fjögur samkvæmt því verða kærendum ekki greiddar skaðabætur né fiskveiðistjórnarkerfinu íslenska umbylt í einu vetfangi hins vegar er boðað að efnt verði til allsherjarendurskoðunar á íslenska fiskveiðistjórnarkerfinu í náinni framtíð með breytingar í huga þannig að komið verði til móts við kröfur mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna eftir því sem unnt er þessi viðbrögð eru hér með kynnt mannréttindanefndinni hvað segir þetta svar sjávarútvegsráðherra sem ber að skoðast sem svar ríkisstjórnarinnar það segir einfaldlega við ætlum ekki að fara að áliti mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna við ætlum að halda áfram mannréttindabrotum ég tel það ekki ásættanlega niðurstöðu það er því krafa okkar flutningsmanna að alþingi íslendinga fái að greiða um það atkvæði og taki um það ákvörðun að íslenska ríkið skuli fara að mannréttindum fara að niðurstöðu mannréttindanefndarinnar